einn háttvirtur þingmaður jón gunnarsson er forfallaður og vinnur sitt heit þegar hann kemur til þings ég vil biðja skrifstofustjóra að færa þingmönnum eiðstafinn til